przeprowadzone zostały wybory, dzięki którym powołany został pierwszy rząd z niekomunistycznym premierem na czele Tadeuszem Mazowieckim. Ten właśnie rząd wskazał, że właściwym kierunkiem, w jakim powinna podążać Polska, jest nie tylko wolność i demokracja, ale i integracja z Unią Europejską.